Aș dori să salut și eu numirea unui prim ministru și sper ca, în perioada următoare, să se reușească formarea unui guvern de uniune națională. Astfel, s ar putea instaura stabilitatea în țară, iar autoritățile s ar putea concentra mai mult pe reformele democratice și economice. Nu în ultimul rând, noul guvern ar trebui să se ocupe și de reformarea armatei și reintegrarea în societate a foștilor soldați, inclusiv a celor din forțele rebele. Iar Uniunea, în colaborare cu Consiliul de Securitate al ONU, ar trebui să monitorizeze implementarea acestor măsuri.